Avant toute chose, je voudrais vous rappeler le soutien du président de la République et du gouvernement français et saluer la manière dont vous avez pu contribuer à la réussite de la Présidence française. Michel Barnier et l'ensemble de mes collègues parlementaires de la majorité présidentielle française attendent désormais que la mission qui est la nôtre de construire une Europe politique, capable de peser sur les grands dossiers du monde de demain, soit reprise et partagée par votre Commission. Pour construire cette Europe politique, Monsieur le Président, il faudra selon nous éviter deux écueils. D'abord, celui d'ériger la concurrence en dogme absolu et infranchissable. Oui, l'Europe a autant besoin de politique industrielle, de politique agricole, de politique énergétique ou de politique énergétique en faveur des nouvelles technologies que de politique de concurrence. Le second écueil est d'éviter de transformer cette Commission en un simple secrétariat général du Conseil. Nous avons besoin d'une Commission qui soit forte, qui propose, qui innove et qui soit le moteur de cette construction européenne. Ainsi, malgré les réticences qu'a pu exprimer mon propre parti politique en France, je suis prêt aujourd'hui à soutenir votre action et à vous accompagner dans cette démarche volontariste que vous semblez vouloir amorcer, notamment en termes de développement durable ou de lutte contre le réchauffement climatique. Mais afin que mon vote, ainsi que celui de plusieurs collègues parlementaires ayant encore quelques interrogations aujourd'hui, puisse être le plus éclairé possible, je souhaite que vous preniez ici deux engagements forts. D'abord, de mettre en place une véritable politique volontariste en faveur de nos industries, de nos territoires et de tout ce qui forge une identité européenne. Ensuite, mettre tout en œuvre pour que le modèle européen soit celui qui concilie le mieux l'économie de marché avec l'exigence de solidarité entre États membres, entre régions et populations. Monsieur le Président, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'une Europe qui les accompagne dans la mondialisation et qui incarne un espoir nouveau et, en tant que benjamin des eurodéputés français, j'ai l'intime conviction que ces jeunes veulent une Europe qui, à la fois, les protège et leur propose une ambition nouvelle. Nous avons une exigence d'avenir à construire ensemble.